Hvala lepa za vašo obrazložitev, spoštovana ministrica. Res je, strinjam se, da to, problematiko, ukvarjata se, navsezadnje, dve ministrstvi. Poleg dela, družine in socialne zadeve ter enake možnosti tudi Ministrstvo za zdravje in seveda na koncu še zavarovalnica kot plačnik storitev zdravstvene nege, pa vendarle navsezadnje to medresorsko usklajevanje ne bi smelo biti izgovor, da se k tako perečemu problemu ne prisluhne in navsezadnje tudi sprejme tako pričakovani Zakon o dolgotrajni oskrbi. Namreč že vse od leta dva tisoč dvanajst se nenehno opozarja na to problematiko določanja cen v domovih za starejše in tudi vaše ministrstvo. Cene strmo naraščajo, Zavod za zdravstveno zavarovanje pa vsaj do sedaj ni prispeval zadostnega kritja, ki bi ga po zakonu moral. Zato navsezadnje vseeno vztrajam pri odgovoru, kakšne ukrepe, točno katere, če mi znate povedati, bo vaše ministrstvo v okviru vašega mandata sprejelo, da bo se čim prej pristopilo k reševanju te problematike. Saj navsezadnje glede na dejstvo, da vendarle pa ste vi tisti, ki dajete soglasje k dvigu cen, mislim, da je s to še kako pomembno. Hvala.